de dollars par le FMI, n'est une chance que pour l'oligarchie, qui détourne 15 du budget national. La libéralisation des visas au prétexte ridicule d'approfondir les contacts entre les peuples c'est dans le document de la Commission ne saurait cacher une nouvelle manœuvre politicienne.